Nous ne prenons pas, et nous demandons à la Commission de revenir avec des propositions sérieuses tenant compte des études scientifiques et permettant cette fois de faire une vraie avancée harmonisée pour tous et ce en n'ayant pas chacun l'œil rivé sur nos propres situations nationales. L'aviation est par définition une question transnationale et européenne.